Monsieur le Président, chers collègues, en adoptant le rapport Garriga Polledo, le Parlement a demandé un cadre financier pluriannuel 2014 à la hauteur des défis budgétaires qui nous attendent. À ce titre, la politique régionale doit conserver des moyens financiers au moins équivalents à ceux de la période actuelle.

Toutes les régions européennes doivent continuer à avoir accès aux fonds structurels. Nous devons bien entendu privilégier le rattrapage des régions les plus en retard de développement à travers l'objectif 1. Pour des raisons d'équité, nous devons aussi prévoir un soutien adapté aux régions non éligibles à l'objectif 1, mais qui sont, malgré tout, confrontées à des difficultés structurelles.

J'en profite pour remercier le commissaire Hahn pour ce travail. Ce nouveau dispositif permettra de mieux prendre en compte les spécificités de nombreuses régions qui ne sont ni trop pauvres ni très riches. Cette catégorie intermédiaire sera également plus équitable car elle apportera un soutien similaire à des régions qui ont un niveau de développement comparable. Je veux toutefois rassurer les régions qui auraient été éligibles au mécanisme de phasing out il est hors de question de les laisser sur le côté. Elles seront pleinement éligibles à la catégorie intermédiaire et en seront même certainement les principales bénéficiaires. Enfin, je tiens à rappeler que la création de cette nouvelle catégorie se fera à budget constant, grâce aux économies attendues par les sorties de plusieurs régions de l'objectif

En la créant, on maintiendra ce budget. Je pense que personne ici ne souhaite une baisse de ce budget.